Monsieur le Président, je partage complètement votre point de vue et je voudrais tout d'abord remercier les nombreux députés qui sont intervenus tout au long de ce débat pour soutenir cette directive.

Alors, à mes collègues qui ont exprimé un certain nombre de réserves sur le tourisme médical, entre autres, je dis Eh bien, non!

La directive a prévu la clause de sauvegarde pour les États membres, la directive a prévu que les États membres puissent assurer la maîtrise de la planification de leurs soins de santé et de leurs infrastructures et tout cela sera fait justement pour éviter le tourisme médical. À ceux qui estiment que cette directive n'est pas assez ambitieuse, je dis Vous avez raison, moi aussi, j'aurais souhaité que l'on aille plus loin! Mais aujourd'hui, il faut considérer que nous sommes à une première étape de cette directive et je vois que le commissaire Dalli, qui nous a beaucoup aidés en la matière, est d'accord avec moi.

D'ici trente mois, cette directive sera appliquée et il faudra que nous soyons vigilants, tous, dans nos États membres pour que cette directive soit vraiment en faveur du droit des patients.